Als Europese Unie moeten we onze middelen inzetten om grote problemen aan te pakken, om vrouwen en meisjes te beschermen. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem.

En als financiering voor preventie en hulpverleners een probleem is, dan moet de Europese Unie bijspringen. En als landen laks zijn met handhaven, dan moet de Commissie de kant van de slachtoffers kiezen.